Frau Präsidentin! Im Bericht von Albert Deß geht es darum, dem Umwelt und Klimaschutz in der Landwirtschaft Rechnung zu tragen und auch die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu erhöhen.

Ich bin der Meinung, dass wir uns für gut durchdachte Betriebsobergrenzen aussprechen sollen. Vor allem wenn es sich bei den Empfängern um multinationale Konzerne handelt, die zum Teil Summen erhalten, die keinesfalls gerechtfertigt werden können. Die Europäische Volkspartei steht klar auf der Seite der Bäuerinnen und Bauern, wenn es darum geht, die Bürokratie zu beseitigen. Die komplette Umstellung der Systeme und die damit verbundene Einführung zusätzlicher Kontrollen, wie andere es fordern, wäre absolut unsinnig. Eines muss klar sein Wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten, dass die europäische Landwirtschaft noch weiter in Richtung Ökologisierung und Nachhaltigkeit geht, dann müssen die Maßnahmen mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestaltet werden.

Zu Presseberichten, wonach Kommissionspräsident Barroso bei der ländlichen Entwicklung den Rotstift ansetzen will, sage ich ganz klar Wenn die Kommission die Programme der ländlichen Entwicklung kürzt, schneidet sie dem ländlichen Raum die Lebensader ab. Gut funktionierende bäuerliche Strukturen wären von der Kürzung im Rahmen der zweiten Säule dramatisch betroffen. Der Kommissionspräsident wird gut beraten sein, auf die Stimmen dieses Hauses zu hören. Die gemeinsame Agrarpolitik ist und bleibt ein Schlüsselbereich der Gemeinschaftspolitik und des Gemeinschaftshaushalts. Man kann unseren Betrieben, die einem immer stärker werdenden globalen Wettbewerb ausgesetzt sind, nicht zusätzliche Auflagen abverlangen und gleichzeitig die Unterstützung reduzieren. Ganz im Gegenteil! Investitionsbeihilfen im Rahmen der zweiten Säule werden Innovationsfreude und Innovationswillen fördern. Das kommt allen im ländlichen Gebiet zugute. Vor allem die Maßnahmen für Junglandwirte müssen uns die Zukunft der Landwirtschaft sichern.